Madame la Présidente, l'Union européenne, notre Parlement, se montrent particulièrement actifs pour veiller à faire respecter la démocratie en Chine.

Au Royaume Uni, un Parlement usé vient s'opposer à une décision démocratique et souveraine des citoyens britanniques et tente de bloquer leur choix de quitter l'Union européenne. En Italie, une combinaison politique contre nature s'arc boute pour empêcher un retour aux urnes pourtant souhaité par les Italiens. En France, un président autocrate, appuyé par un Parlement qui, mécaniquement, ne représente en rien le vote populaire, impose des textes qui jettent des Français, bien plus nombreux qu'à Hong Kong, dans la rue. Le projet de réforme des retraites en est le plus récent exemple. Ne pas dénoncer ces pratiques, ces manœuvres, est indigne d'une assemblée parlementaire, de notre assemblée parlementaire. C'est en continuant sur ce chemin qui écarte partout les peuples d'Europe que meurt la démocratie.